Odbywająca się cyklicznie światowa konferencja radio komunikacyjna to ważne międzynarodowe forum regulacji częstotliwości radiowych i satelitarnych. Głównym tematem przyszłorocznej konferencji będzie dostępność widma radiowego, a zwłaszcza dywidenda cyfrowa o paśmie 800 MHz. Przyspieszenie prac nad harmonizacją, a tym samym wcześniejszym udostępnieniem operatorom komórkowym tej chronionej częstotliwości, oraz regulacja roamingowa jest jednym z priorytetów polskiego Ministerstwa Infrastruktury w okresie obecnej prezydencji. Unia Europejska musi zająć spójne stanowisko w negocjacjach wielostronnych, szczególnie wobec swoich wschodnich sąsiadów, w tym Rosji, celem uzyskania wolnego dostępu do pasma 800 MHz na całym swoim obszarze.

Również pozostałe kwestie, jak na przykład projekt Galileo, wymagają szerokiego wsparcia dla starań Komisji. Licząc na skuteczne działania krajów i instytucji Unii Europejskiej, popieram rezolucję.